og þessi umræða hefur nú staðið eitthvað yfir þrjátíu klukkutíma sem er með því lengsta sem gengur og gerist með annarri umræðu fjárlaga er það ætlun forseta að reyna að nýta þennan dag til að unnt sé að ljúka annarri umræðu fjárlaga það er markmið forseta með þessari beiðni hér